Chyba po to, by ukryć, że tak naprawdę rządy państw europejskich wzbraniają się przeciwko dalszemu dzieleniu Europy w sytuacji, gdy Europa ma już tyle problemów.